De 92 jarige Mugabe heeft zich inmiddels opnieuw kandidaat gesteld voor de verkiezingen van 2018, want alleen God kan hem naar eigen zeggen uit zijn ambt zetten.